Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!

Wir haben dadurch zum einen gesichert, dass Wasser nicht die Gesundheit gefährdet, aber wir haben auch gesichert, dass die Industrie sich weiter entwickeln kann, denn Wasser ist für alles notwendig.